Alleen verbinden wij daar andere conclusies aan.

Ja, tot de nieuwe, misschien binnen drie, vier jaar. En intussen zult u bijvoorbeeld met betrekking tot nachtvluchten in een situatie komen dat de maximale vluchttijd

Ook de weekrust wordt versterkt en verhoogd ten voordele van de werknemers.

Ik denk dan aan piloten en cabinepersoneel in low cost airlines en anderen die door déze voorstellen veel beter beschermd zullen zijn dan ooit tevoren.